8. marca zvykneme vyzdvihovať schopnosti žien, ich profesionálne a športové výkony a vyzývame k odstráneniu prekážok, ktoré bránia ženám realizovať ich potenciál a talenty. No hoci majú ženy zároveň nezastupiteľnú úlohu ako matky, hoci od nich v tom najdôslednejšom zmysle slova závisí budúcnosť Európy aj sveta, spomenúť tento fakt znamená vystaviť sa obvineniam zo šírenia stereotypov. V roku 2010 dokonca správa výboru Rady Európy pre rovnaké príležitosti nazvala zobrazovanie žien v médiách v roli matiek rovnako stereotypným ako ich zobrazovanie ako pasívnych a menejcenných bytostí, či sexuálnych objektov.